Pe de altă parte, este important să fie păstrat nivelul corespunzător de cofinanțare și susțin oferirea unei marje de manevră mai mari prin prevederea de rate mai ridicate de cofinanțare acolo unde este cazul, mai exact să existe rate de cofinanțare de 85